virðulegur forseti við fáum örugglega gott tækifæri til þess að ræða mál dýpra þegar hæstvirtur samstarfsráðherra norðurlandanna össur skarphéðinsson verður með sína skýrslu hér til umfjöllunar ég vil þó koma því hérna þar sem formaður vestnorræna ráðsins hefur nú talað að ég tek undir að þetta er mjög mikilvægt starf og vegna þess sem ég kom inn á hérna áðan um samþykkt vestnorræna ráðsins um að auka hlut kvenna í stjórnmálum að það væri mjög skemmtilegt ef vestnorræna ráðið gæti farið yfir þau mál aftur meðal annars og kannski sérstaklga þegar þingkosningarnar eru búnar í færeyjar þær verða núna í síðasta lagi seinni hlutann í janúar okkur fór nú mjög verulega aftur hér varðandi hlut kvenna á þingi í þarsíðustu kosningum það lagaðist aðeins í síðustu kosningum við náðum samt ekki fyrri prósentutölu

á íslandi varðandi hlut kvenna á þinginu það sama skeði í færeyjum í síðustu kosningum þar fækkaði konum á þingi þar þannig að það má segja að það hafi verið fjórtán ára bakslag að vísu er svolítið erfitt að tala um þetta í árum og hlutföllum af því að þetta eru það fáir þingmenn að ein til tvær konur gera mjög hátt útslag í prósentutölu nú eru bara þrjár konur á færeyska þinginu af þrjátíu og tveimur þingmönnum vestnorræna ráðið kom með ályktun og það er verið að vinna eftir ákveðnu prógrammi í færeyjum til þess að reyna að auka hlut kvenna og það væri mjög vel við hæfi og ég beini því svona til formannsins í vestnorræna ráðinu að gera kannski smá yfirlit yfir stöðuna þegar kosningarnar eru búnar í færeyjum og taka